Az állampolgárság kérdése a szubszidiaritás elve alapján a tagállamok hatáskörébe tartozik, ezt mindnyájan tudjuk. Azonban a szlovák törvény, melyet válaszként hozott a szlovák parlament a magyar állampolgársági törvény módosítására, következményeit tekintve az alapszabadságok korlátozásához is vezet, ezért ma már európai problémává vált. Az a szlovák állampolgár, akit a szlovák belügyminisztérium levele nyomán megfosztanak állampolgárságától, utána személyi igazolványától, vezetői engedélyétől, és arra kényszerítik, hogy a saját szülőföldjén, saját lakásában tartózkodási engedélyért folyamodjon, nemcsak megaláztatást szenved el, hanem a vállalkozáshoz való szabadságát, a szabad mozgás szabadságát is korlátozza a hatalom aránytalanul. Jogos a kérdés, hogy az ilyen abszurd intézkedés mennyire egyeztethető össze a szabadság, biztonság és igazságosság térségének építésével.